La Corte internazionale di giustizia ha già detto che questa non è ricerca scientifica, che le scuse addotte dal Giappone non hanno nessun senso. Ma non c'era bisogno della Corte internazionale di giustizia, basta chiedere a qualunque scienziato che lavora sui cetacei per sapere quanti metodi alternativi abbiamo, e nessuno di questi comprende l'uccisione di così tanti esemplari, in realtà neanche soltanto di un esemplare.

Eppure siamo di nuovo qui a parlarne e non abbiamo e non troviamo gli strumenti per poter mettere un freno a questa cosa. Ci chiediamo che cosa l'Unione europea possa fare ed effettivamente non abbiamo avuto risposte perché probabilmente le risposte neanche ci sono.

La cultura giapponese sta cambiando, il consumo giapponese sta cambiando. Nel 2015 ogni giapponese in media ha mangiato 30 grammi di carne di balena. Vuol dire che la mangiano in pochissimi ed è una tradizione che sta scomparendo, ma il Giappone va avanti con la sua tradizione, non vuole sentire la voce della comunità internazionale.

È l'unica cosa che può fare, perché non abbiamo altri strumenti, e cerchiamo di andare a colpire, se non la politica, se non le istituzioni, i consumatori giapponesi. Dobbiamo avere anche il loro supporto per fermare questo assurdo massacro.